Nous avons, grâce à eux, une position extrêmement soudée tout au long de ce très long trilogue et je pense que le seul aspect positif du dossier, c'est que le Parlement européen a été uni pour défendre la santé publique et l'intérêt des consommateurs. C'est ce pour quoi nous sommes élus et pas pour autre chose. Alors je veux bien qu'il faille aller de l'avant et ne pas chercher des responsabilités. Il n'en demeure pas moins que les faits sont têtus et que, lorsque nous sommes arrivés sur le point d'une négociation dans laquelle le Parlement avait beaucoup abandonné, eh bien c'était encore trop. Comme si nous devions même nous poser la question de savoir s'il convient ou non d'étiqueter les produits vendus sur le marché européen alors même que le libre choix du consommateur est quelque chose de fondamental dans le droit européen.

Il n'était pas question d'une guerre commerciale, il n'était pas question de violer les règles de l'OMC. Ce n'est pas vrai juridiquement.

Ce n'est pas vrai

Simplement, on n'a pas voulu le faire parce que, comme Jo Leinen l'a rappelé tout à l'heure, on a privilégié d'autres intérêts que ceux des consommateurs. Alors maintenant il faut avancer, et il faut avancer vite parce que cette affaire de clonage est un élément de plus utilisé par tous ceux qui veulent mettre en cause les institutions européennes. C'est un argument de défiance. C'est un argument de défiance à l'égard de nos institutions. C'est un argument de défiance à l'égard des aliments qui circulent sur le marché européen.